Signor Presidente, onorevoli colleghi, la politica delle acque è una politica di grande futuro per le sensibilità, ma anche per l'utilizzazione che di essa viene fatta, in un tempo in cui c'è sempre maggiore attenzione all'acqua, alla sua adduzione,

L'indagine dell'Eurobarometro svolta nel marzo 2012 ha mostrato chiaramente la posizione dell'opinione pubblica europea, in grandissima parte preoccupata della qualità delle acque e dei pericoli derivanti dall'inquinamento chimico. È un dato di fatto che l'inquinamento chimico figura tra le cause della crescente pressione sull'ambiente acquatico e sulla disponibilità e qualità di un'acqua sicura e pulita per la nostra società. Era quindi importante applicare idonee misure per combattere questo fenomeno, attuare una gestione sostenibile delle acque e dare una risposta chiara e celere alle preoccupazioni dei cittadini.